Das Land ist in der Tat zerstört, das kann man nach wie vor überall sehen.

Dem irakischen Volk wünsche ich von ganzem Herzen, dass es in der Lage sein wird, unbeeinflusst von außen sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, und eines schönen Tages auch wieder in Sicherheit leben kann. Ich begrüße vor diesem Hintergrund, dass wir morgen dem ersten Partnerschafts und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Irak einem historischen Abkommen mit einer hoffentlich breiten Mehrheit zustimmen werden. Es enthält eine politische, wirtschaftliche und soziale Komponente, was in einem instabilen Land, das trotz seines Erdöls zu den ärmsten der Welt gehört, besonders wichtig ist.

Anschläge, Korruption und die Lage ethnischer Minderheiten sind nur einige der Probleme, die weiterhin bestehen, der Zustrom von Flüchtlingen aus Syrien sorgt für zusätzlichen Druck.

Aufgrund der derzeitigen berechtigten Proteste in Teilen des Landes gegen die Regierung wurde nun Premierminister al Maliki von mehreren Seiten zum Dialog mit den protestierenden Gruppen aufgefordert. Ich sehe einen ebensolchen Dialog als einzigen Weg aus dieser zusätzlichen politischen Krise. Erst wenn diese überwunden werden kann, kann das Abkommen vollständig implementiert und somit das angesprochene Potenzial des Landes ausgeschöpft werden. Ich hoffe deshalb, dass dieses Abkommen mit dabei helfen kann, diese unterschiedlichen Probleme gemeinsam zu lösen.